Ja chciałem przede wszystkim pogratulować panu wiceprzewodniczącemu Ansipowi, całej Komisji Europejskiej, a nade wszystko koleżankom i kolegom z Parlamentu Europejskiego, którzy negocjowali to, nad czym mamy dzisiaj głosować.

O tym marzyliśmy, ale to już naprawdę niemal zrealizowaliśmy. Trzeba myśleć o unii cyfrowej, to jest nasze zadanie na następnych pięć lat. Najlepsze możliwe łącza, sieć 5G, ochrona konsumentów, międzynarodowe ułatwienia, a także start upy, wspieranie firm. Pamiętajmy, że to jest nasza gospodarka, nasza przyszłość. Bez tego nie będziemy konkurencyjni.

Dobrze, że bierzemy pod uwagę położenie geograficzne, bo kraje graniczące na zewnątrz z innymi krajami europejskimi mają trudności z widmem radiowym, i dlatego cieszę się, że także to rozwiązanie znalazło się w naszych decyzjach.